Signor Presidente, onorevoli colleghi, le verifiche alle frontiere esterne dell'Unione restano una delle principali misure di salvaguardia dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Si tratta di verifiche che sono effettuate nell'interesse di tutti gli Stati membri, dirette a prevenire qualsiasi minaccia, anche nel caso in cui, e l'abbiamo visto nei recenti attentati di Parigi e Bruxelles, tale minaccia provenga da cittadini dell'Unione. Grazie alle nuove tecnologie disponibili e alle banche dati nazionali ed europee a loro disposizione, le guardie di frontiera situate nelle frontiere esterne dell'Unione potranno effettuare delle verifiche sistematiche e mirate a tutti i cittadini europei. Il rispetto del diritto resta tuttavia per noi il principio prioritario a base di questo regolamento. L'accertamento dell'identità e della validità del documento di viaggio va sempre eseguito nella piena osservanza del diritto dell'Unione sancito nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare per i diritti al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati e alla libertà di circolazione e di soggiorno.